I pierwszy raz udało nam się w krótszym terminie niż wyznaczony w traktacie z Lizbony doprowadzić do pozytywnego zakończenia tego procesu.

do rozwiązania najważniejszych problemów, jakie stoją przed Unią Europejską w najbliższym roku. Chciałbym podkreślić, że w trakcie całego procesu negocjacji budżetu na rok 2012 nie było między nami żadnych poważnych sporów co do priorytetów Unii Europejskiej, które powinny być sfinansowane w przyszłości. Była natomiast bardzo precyzyjna i profesjonalna dyskusja na temat tego, jakie środki są nam niezbędne do realizacji priorytetów i jak te priorytety powinny zostać ułożone tak, żeby społeczeństwo europejskie odczuło w najbardziej korzystny sposób